Hvala za besedo, predsedujoči. Lepo vse pozdravljam! V začetku je bil predlog to Slovenske demokratske stranke. Namen je zagotovitev pripravljenosti gasilcev in jim omogočiti, da so maksimalno operativno operativni in na voljo občankam in občanom. Predlog zakona omogoča vožnjo manjših gasilskih vozil, ki presegajo tri tisoč petsto kilogramov. To naj bi bila izjema kategorije C ena. Veliko nima te kategorije na novo, je pa to strošek tako za osebno kot za kot za gasilska društva. Gasilci bodo lahko vozili in upravljali ta vozila s kategorijo B in dodatnim upravljanjem ustreznim usposabljanjem na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali kakih kakih drugih, kakor je bilo rečeno, usposabljanjih. Kasneje je bilo z z uskladitvijo in dopolnitvijo s s koalicijskimi strankami in dopolnilni, je bilo za za voznike reševalnih, dodano še za voznike reševalnih in specialnih vozil, ki so uporabili v okviru javne zdravstvene službe in vojaške in zdravstvene službe, ki tudi presega tri tisoč petsto kilogramov teže. Prav tako so zraven še dodana intervencijska vozila za civilno zaščito, gorske, jamarske ter ter druge reševalne službe. Veseli me, da je to prvi predlog v tej sestavi, mislim, da, ki je podan skupno, razen ene stranke, kakor je bilo rečeno, in mislim, da bi bilo to za za bodoče dobro, da se da se večkrat uskladimo skupaj in s skupnimi predlogi izpilimo izpilimo zadevo. V drugem branju se bodo zadeve še dogradile in izpilile za za boljši zakon. Hvala.